Pane předsedající, malé podniky jsou ztělesněním svobodné společnosti, jsou nástrojem, kterým může jedinec formovat své vůdcovství a talent ve prospěch sebe i národa. Čím bude společnost svobodnější, tím bude více malých a středních podniků a čím bude více malých a středních podniků, tím svobodnější a podnikavější bude tato společnost. To jsou slova Margaret Thatcherové, která si více než kdo jiný uvědomovala klíčovou roli malých a středních podniků a potřebu zjednodušování regulačního, správního i finančního prostředí, ve kterém se pohybují. Malé a střední podniky nicméně nefungují ve virtuálním prostředí odděleném od podniků velkých, od globálních společností pohybujících se po celém světě. Jsou součástí ekonomického ekosystému, ve kterém svou důležitou roli mají jak malí či střední, tak velcí.

Rád bych na tomto místě vyzval Komisi i ostatní evropské hráče, aby neostrakizovali velké podniky v přístupu ke kapitálu ať už cestou politiky soudržnosti či jiných forem regionální podpory.